Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, non limitiamoci alle condoglianze, che naturalmente condivido molte delle vittime sono miei conterranei, purtroppo. Si ricordi che l'ISIS non si combatte con i paternostri o con le preghiere, magari anche in latino, anche in arabo. L'Europa piuttosto fornisca subito alla Tunisia mezzi idonei, militari ma anche di intelligence, e operi non solo attraverso

Bisogna fare qualcosa di concreto, combattere seriamente questo pericolo e naturalmente aiutare la povera Tunisia.